Mais voyons, par exemple, la question du salaire minimum. Six États membres, et non des moindres, n'ont pas de salaire minimum fixé par la loi ou par un accord intersectoriel le Danemark, l'Italie, Chypre, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Et parmi les autres États, que de disparités!

Mais au delà de ces disparités que l'on ne pourra faire disparaître à coup de baguette magique, le problème fondamental de tous vos catalogues de bonnes intentions, c'est l'absence totale de remise en cause. La Commission européenne prétend apporter des solutions à des problèmes dont elle est largement responsable l'austérité budgétaire, la concurrence déloyale intra européenne, avec notamment le détachement des travailleurs, une monnaie unique dont la rigidité et la gestion pénalisent les économies de beaucoup de nos pays et, bien sûr, la suppression des protections aux frontières. Auparavant, on parlait de pilier social, maintenant, c'est le socle. La Commission cherche ainsi à donner une illusion de stabilité, mais l'Union européenne est vous le savez plus fragile que jamais. Dans un entretien récent à un quotidien belge, vous disiez, Madame le Commissaire, que nous voulons que la concurrence soit loyale. Vous reconnaissez donc qu'elle ne l'est pas! Mais ce n'est pas en signant tous azimuts des traités de libre échange que vous allez y remédier. Madame Thyssen, votre portefeuille comprend la mobilité. Je sais bien que c'est un terme à la mode, un véritable impératif de l'idéologie ultralibérale. Mais force est de constater que le dogme de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes est en train, par ses excès, de ruiner nos pays. Vous avez l'ambition d'adresser des recommandations aux États membres en matière sociale. Vous vous lamentiez récemment, à juste raison d'ailleurs, sur la baisse de la natalité en Europe, et M. Juncker ne manque jamais une occasion d'encourager l'immigration comme une fausse réponse à ce problème. Vous devriez plutôt suggérer des mesures sociales et fiscales d'incitation à la natalité que nos nations pourraient ensuite mettre en œuvre.